Señor Presidente, señor Comisario, hablar de cohesión territorial es necesariamente hablar de islas, de regiones de montaña y también de la ultraperiferia. Es hablar de sus problemas y de sus dificultades, de sus desventajas naturales y de sus hándicaps estructurales. Pero también, y fundamentalmente, es hablar de cómo podemos eliminar los obstáculos que impiden su desarrollo, es hablar de estrategia para convertir esas desventajas en oportunidades. La mejora de la conectividad, una adecuada política de vecindad y la estabilidad en las políticas y en los Fondos Estructurales son cuestiones que debemos abordar sin complejos, y todo ello sobre la base de dos grandes premisas la cohesión territorial y el principio de solidaridad.